Még mindig érvényben vannak uniós országokban a második világháború óta közösségeket sújtó intézkedések, fasiszta törvények, hogy így mondjam.

A megoldás az lenne, hogy ha nem félnénk attól, hogy például a roma mintára lenne egy nemzeti hagyományos, nemzeti kisebbségeket védő kerettörvénye az Uniónak és ha a koppenhágai kritériumokat utólag is számon kérnék, nem csak a belépés előtt.